stjórnarfrumvarp um kjararáð málið gerir í meginatriðum ráð fyrir því að til kjararáðs verði fluttar ákvarðanir um laun forstöðumanna ýmissa ríkisstofnana og hlutafélaga í eigu ríkisins og það sjónarmið eigi að ríkja við ákvörðun um laun þeirra að þau séu starfsskyldur ber og ábyrgð og ekki sé eðlilegt nema í algerum undantekningartilfellum að aðrir stjórnendur hjá ríkinu hafi hærri laun heldur en laun forsætisráðherra eru þær breytingar sem gerðar voru á málinu milli umræðna varða í fyrsta lagi það að það er betur afmarkað til hvaða félaga málið nær það nær ekki til dótturfélaga hlutafélaga sem eru í eigu ríkisins til útskýringar á því nær frumvarpið til landsvirkjunar og framkvæmdastjóra þess það nær sömuleiðis til dótturfélags landsvirkjunar invest og stjórnanda þess en það er afmarkað að lengra niður ættartréð ef svo má kalla það á fyrirtækjum nái áhrif frumvarpsins ekki og sömuleiðis að þau félög sem fjármálastofnanir í meirihlutaeigu ríkisins kunni að eignast við þær erfiðu aðstæður sem nú eru

yfirtöku sem gerð er til lúkningar skulda við ríkisbankana til að mynda að málið eigi ekki við um þau tilteknu félög þá er fært til betri vegar það sem lýtur að ákvörðun um launakjör í seðlabankanum því ekki er eðlilegt að kjara sé að úrskurða um biðlaun og önnur réttindi því er hagað með öðrum hætti og kosið að notast við biðlaun framkvæmdastjóra í stað forstöðumanns meiri hætti nefndarinnar leggur til